borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnd allsherjarnefnd róbert marshall formaður álfheiður ingadóttir varaformaður efnahags og skattanefnd helgi hjörvar formaður árni þór sigurðsson varaformaður iðnaðarnefnd kristján l möller formaður lilja rafney magnúsdóttir varaformaður menntamálanefnd skúli helgason formaður þuríður backman varaformaður samgöngunefnd björn valur gíslason formaður sigmundur ernir rúnarsson varaformaður sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd lilja rafney magnúsdóttir formaður ólína þorvarðardóttir varaformaður viðskiptanefnd álfheiður ingadóttir formaður